Európska únia však rokuje už od roku 2009 s Kanadou aj o podmienkach obchodnej dohody. Kanada je významným obchodným partnerom členských štátov Únie a úspešné odstránenie colných a administratívnych bariér môže prispieť k zvýšeniu obchodnej výmeny zhruba o

Aj keď málokto pochybuje o vzájomnej výhodnosti tejto dohody, jej ratifikácia podlieha tak na kanadskej strane, ako aj na strane Únie interným pravidlám. A vízová politika našich kanadských partnerov voči niektorým členským štátom Únie môže byť istou prekážkou ratifikačného procesu.